beneficios tanto para el mercado único —indiscutibles— y para la mayor competitividad de nuestras empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué llevamos diez años así? Hemos suprimido el roaming hemos hecho y hemos tomado una serie de decisiones sobre job locking portabilidad, etcétera, muy importantes. 2020 para estas instituciones europeas es un año mágico. Muchísimas cosas tienen que ocurrir en 2020 para que efectivamente demos una respuesta a aquello que hemos prometido. Vamos a conseguir que el cargador único sea una realidad en este